Madame la Présidente, Madame von der Leyen, un grand écrivain français, Charles Péguy, écrivait Il faut avoir le courage de dire ce que l'on voit mais, plus encore, il faut avoir le courage de voir ce que l'on voit. Regardons la réalité en face l'Europe est en crise profonde, elle semble condamnée à l'impuissance face aux défis économiques, face aux défis migratoires, face aux grandes puissances qui, aujourd'hui, semblent écrire l'histoire du monde. C'est le destin de notre civilisation qui se joue aujourd'hui. Il n'y a qu'un seul moyen de faire reculer l'inquiétude et le scepticisme, c'est refonder une Europe qui se mette au service des peuples européens et qui nous permette de ne plus subir, ne plus subir les déséquilibres de la mondialisation, cette absence de stratégie qui nous a fait perdre nos forces industrielles, notre savoir faire, notre capacité à produire ce que nous consommons. Je pense en particulier aux agriculteurs et je regrette, en effet, qu'ils n'aient pas été évoqués davantage ce matin. L'agriculture est la première politique de l'Union européenne et jamais nous n'accepterons ici, au PPE, qu'elle serve de variable d'ajustement. Nous ne voulons plus subir les déséquilibres qui provoquent la crise écologique et c'est pour faire face à ce défi que l'Europe, merci de l'avoir dit ce matin, doit enfin imposer une contribution carbone à tous les pays qui exportent vers l'Union européenne. Nous ne voulons plus subir la même impuissance face à la crise migratoire. Oui, chaque mort en mer Méditerranée est une tragédie. Mais oui, chacune de ces tragédies est le résultat d'une seule cause qui est notre impuissance. Trop de personnes prennent tous les risques pour venir en Europe, parce qu'ils savent que la seule condition pour s'y établir, c'est d'y arriver illégalement. Il faut donc enfin maîtriser les frontières extérieures de l'Europe et c'est le devoir d'humanité qui le commande. Accueillir, ce n'est pas subir, c'est aussi la condition pour retrouver l'équilibre de nos sociétés et pour transmettre aux générations qui viennent cette civilisation magnifique dont nous avons hérité. Madame von der Leyen, nous avons un avenir à sauver et cet avenir se joue pour une très grande part dans les cinq années qui viennent.